Der Umweltausschuss ist zuständig für die Haushaltslinien für Umwelt, öffentliche Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, für 0,76 des Unionshaushalts. Wir waren insgesamt sehr zufrieden mit den Ausführungsraten Im Bereich Umwelt und Klima sind 99,26 der Mittel gebunden worden, im Programm LIFE, unserem Flaggschiff und einzigen Finanzierungsinstrument für die Umwelt, sogar

99 Alle verfügbaren Informationen lassen uns zu der Empfehlung kommen, der Kommission Entlastung zu erteilen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, seit siebeneinhalb Jahren beschäftige ich mich mit Agenturen in unterschiedlichen Funktionen. Seit siebeneinhalb Jahren weiß ich, dass die dezentralen Agenturen in Europa inhaltlich die Arbeit leisten, die Aufgaben erfüllen, die ihnen vom Gesetzgeber, dem Parlament und dem Rat, in einem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren übertragen worden sind. Seit siebeneinhalb Jahren sehe ich, dass die Agenturen unter besonderer Beobachtung der Öffentlichkeit stehen. Die Fachausschüsse kommen heute besser denn je ihrer Verantwortung nach, die politische Kontrolle über die Agenturen auszuüben. Wir wollen wissen, was das Personal in den Agenturen wie abarbeitet, was mit den Mitteln aus dem Gemeinschaftshaushalt geschieht. Weder werden im Haushaltsverfahren leichtfertig die Haushalte der Agenturen aufgestellt, noch im Entlastungsverfahren Persilscheine verteilt. Allerdings habe ich in diesen siebeneinhalb Jahren noch nicht erlebt, wie mit Halbwahrheiten, Andeutungen und Missinformationen im Laufe des Entlastungsverfahrens eine Atmosphäre des Misstrauens und der Verdächtigungen gegenüber den Agenturen und den in ihnen arbeitenden Menschen geschaffen wurde. Das ist der normalen Arbeitsweise in diesem Haus nicht würdig. Diese fatale Melange soll aber Grundlage dafür sein, dass der Haushaltskontrollausschuss für drei Agenturen, die Arzneimittelagentur, die Umweltagentur und die Lebensmittelsicherheitsagentur, die Verschiebung der Entlastung beantragt hat. Kritik an den zu hohen Mittelübertragungen auf das nächste Jahr, an sehr hohen Kosten von Verwaltungsratsitzungen unterstütze ich selbstverständlich, doch ist sie kein ausreichender Grund, die Entlastung zu verschieben. Ich kann uns allen mit der Erfahrung von siebeneinhalb Jahren Agenturenarbeit nur empfehlen, unsere Entlastungsentscheidung nicht auf diesem unseligen Gemisch von Halbwahrheiten, Missinformationen und Andeutungen fußen zu lassen. Wir können getrost mit den uns zur Verfügung stehenden Informationen allen Agenturen ausnahmslos allen die Entlastung erteilen.